Munca precară, lipsa sau întârzierea remunerației și tratamentele abuzive pe care angajatorii din Qatar le aplică lucrătorilor care au generat prosperitate în ultimii ani reprezintă încălcări ale drepturilor omului. Mediul de lucru pentru construirea și consolidarea infrastructurii necesare desfășurării Cupei Mondiale de Fotbal din 2022 este privat de minime standarde de siguranță.

Solicităm autorităților qatariene să aplice legislația în vigoare și reformele nou adoptate și să garanteze condiții de lucru și de viață decente pentru fiecare persoană activă pe piața muncii. De asemenea, Qatar trebuie să respecte angajamentele internaționale cu privire la protecția lucrătorilor și informarea migranților despre drepturile lor.